Ik vind het dan ook zorgelijk dat de Europese teelt van nieuwe ggo gewassen een wassen neus is geworden.

Hopelijk zorgt deze nieuwe wetgeving voor meer speelruimte en komt het verlenen van vergunningen beter op gang. Lukt dit nu weer niet, dan zullen nieuwe maatregelen genomen moeten worden.

De Europese landbouw is nog altijd één van de meest innovatieve van de wereld.